Trump se trompe avec ce plan de paix qui n'en a que le nom, car enfin la paix, Monsieur le Président, n'est pas seulement celle des rapports de force. La paix, Monsieur le Président, doit être fondée sur assez d'équité pour assurer un avenir d'entente et non pas seulement de coexistence. Entre Israël et la Palestine, il n'y aura de paix durable et vraie qu'à cette condition l'équité. Et ce n'est pas elle que vous proposez. Alors, nous ne vous appuierons pas, nous ne vous suivrons pas, mais continuerons à dire à nos voisins et amis israéliens et palestiniens que Jérusalem doit être la capitale partagée de deux peuples égaux en dignité, sécurité et bien être. Les aveugles diront que ce n'est plus possible, car les faits accomplis primeraient. Mais le réalisme, le vrai, commande de s'en tenir à l'utopie de la justice, celle qui, toujours, finit et doit finir par triompher.